Monsieur le Président, je suis tout à fait en faveur de cette demande, mais je vous avais demandé la parole au sujet de l'ordre du jour de mardi. Je ne sais pas si vous pouvez me la donner maintenant ou si vous voulez la donner après la décision sur la proposition de M.